En het raakt ook onze eigen betalingsmoraal.

Dit betreft onze eigen moraal, onze eigen wijze van hoe wij met anderen willen omgaan, onze voorbeeldfunctie. Ik vind dat heel erg fundamenteel. Een paar kleine vragen ter afsluiting krijgen wij alle relevante informatie in de functionele commissies en niet alleen in de financiële commissie?